Węgrzy dwukrotnie wybrali rząd Fidesz KDNP, dokonali wyboru narodowego i tak naprawdę dzisiaj szacunek dla tego wyboru, którego dokonali Węgrzy, jest prawdziwym testem szacunku dla praw narodów i różnorodności, o której tak dużo mówimy. Z przyjaciółmi należy być szczerym, ja ubolewam nad zmianą w polityce zagranicznej Węgier i mam nadzieję, że rząd węgierski wycofa się z tej zmiany. Ale pamiętajmy, jak do tej zmiany doszło. Jednemu z najbardziej stanowczych wobec Rosji rządów w Europie Parlament Europejski groził sankcjami.

Za to, że Węgrzy chcieli cywilizacji chrześcijańskiej, za to, że Węgrzy chcieli rozliczenia komunizmu, za to, że chcieli silnego, sprawiedliwego państwa, które gwarantuje prawa swoim obywatelom, za to, że chcieli przełamania kryzysu demograficznego i rozwoju demograficznego. Czas uświadomić sobie, że ataki na Węgry to po prostu niszczenie jedności i solidarności europejskiej.